Monsieur le Président, je suis fière d'appartenir à une Europe où la liberté de circulation est une liberté fondamentale garantie par la Charte et constitutive du marché unique.

Ce qui est en cause, c'est bien le clivage entre les pays d'origine et les pays d'accueil, entre les États riches et les États pauvres.

C'est la raison pour laquelle je défends la part du Fonds social dans les Fonds de cohésion, parce que c'est comme cela que nous règlerons ces problèmes. Travailler, c'est s'intégrer dans la société, et je voudrais dire, après ce que j'ai entendu tout à l'heure, qu'il y a beaucoup d'Anglais qui sont venus s'installer en France, qui profitent certes de notre sécurité sociale, mais qui, parallèlement, développent les campagnes, refont des maisons, font marcher l'économie.

Je suis contre les europhobes, je suis contre les eurosceptiques, je suis contre les euromoches.